Monsieur le Président, je me réjouis que l'on ait pu si bien travailler en si peu de temps. L'EFSI est un nouvel instrument financier mis à la disposition des investisseurs privés, mais, pour que ceux ci s'en saisissent et s'engagent, deux freins et deux risques doivent être levés. La fragmentation du marché intérieur est le premier frein les investisseurs dans le domaine économique exigent unicité et stabilité des règles, c'est dire l'urgence d'accélérer la levée des barrières qui encombrent encore le marché européen. Le second frein est d'ordre monétaire le règlement durable de la crise grecque et l'installation d'un gouvernement crédible de la zone euro doivent faire cesser les interrogations et les doutes à propos de l'euro. Enfin, s'il est vrai que l'EFSI est une garantie donnée aux investisseurs en contrepartie d'un risque non pris en charge par les marchés, je veux mettre en garde contre deux risques liés à sa mise en œuvre.